Ich bin davon überzeugt, dass wir Europa 2020 nur dann umsetzen können, wenn wir bereit sind, Europa die EU als die Vereinigten Staaten von Europa zu denken! Zu denken und jeder muss seinen Teil für das Ganze leisten! Europa 2020 heißt, die politische Union verwirklichen zu wollen. Das setzt voraus, dass wir die Währungsunion stärken und ausbauen, dass wir den Binnenmarkt stärken und ausbauen, ihm die Fesseln nehmen und den Menschen zurufen Nützt die Chance Europa, gebraucht Europa, brecht auf grenzüberschreitend!

Nichts von dem ist fertig. Manches ist noch gar nicht angegangen. Europa 2020 ist ein gemeinschaftliches Europa, kein nationalistisches, blockierendes Europa.